Señora presidenta, al comienzo de la sesión decidimos incluir este debate de forma urgente ante las informaciones aparecidas en la prensa, que definen a este Parlamento como un semillero de acoso sexual. A algunos les pillará, desde luego, por sorpresa, pero para la mayoría de las mujeres en esta institución sabemos de lo que se está hablando es un secreto a voces. Tenemos que agradecer la valentía de las mujeres que se han atrevido a denunciar y a todas las participantes de la campaña Me too pero aquí no se trata de hacer declaraciones hoy, de votar una resolución mañana y olvidarnos del tema. Por eso, instamos de nuevo a la Comisión Europea a que proponga una Directiva para combatir la violencia contra las mujeres y también a todos los Estados miembros a que ratifiquen e implementen el Convenio de Estambul. Sabemos que la mayoría de casos no son denunciados por miedo al estigma social, pero, sobre todo, también por miedo a perder el puesto de trabajo.